Panie przewodniczący! W swoim wystąpieniu powiedział Pan, że wyraża opinię Prezydium i większości Parlamentu. To jest opinia całości Parlamentu Europejskiego. Jesteśmy przeciwni postępowaniu naszych byłych kolegów.